Una gran labor del ACNUR, de la Cruz Roja, de la Media Luna Roja, de Médicos sin Fronteras, y otros. Túnez ha sido solidario con los desplazados y refugiados de Libia. Ha acogido en sus casas particulares a noventa mil libios. Pero nadie se ocupa, más allá de la emergencia, de los que están en Sousa. Hay una gran diferencia entre la Europa donante la que da y la Europa que no recibe. La solidaridad es hacia fuera, pero no ejerce la solidaridad en su territorio. Se trata hoy de hacer un llamamiento apasionado en favor del reasentamiento, de la acogida de los cuatro mil en territorio europeo. No es ni difícil ni costoso. Hay compromisos, como ha dicho la Comisaria, pero hace falta algo más que voluntad y declaraciones de intenciones. Hay que reasentar cuanto antes a estos grupos que en Sousa sufren tantas penalidades y que en Europa podrían encontrar una esperanza para sus vidas destruidas. Que no nos abandone Europa, nos dijeron muchas veces, y voces desesperadas. Otros decían mi hijo ha perdido diez kilos, está desnutrido, necesito atención médica, no podemos ir a ninguna parte. Las ofertas de acogida suman, sumarían de realizarse setecientas dieciocho, pero quedan tres mil setecientos siete. Ruego encarecidamente, señora Presidenta, al Consejo y a la Comisión su compromiso para resolver cuanto antes este grave problema humanitario.